Brak jest pogłębionych analiz przyczyn kryzysu w strefie euro oraz zapaści gospodarczej w Grecji, czy zagrożeń, przed jakimi stoją następne kraje.

Budżety narodowe często były oderwane od rzeczywistości koszty wysokie, dochody niskie, brak odpowiedzialności w rządzeniu państwem.

W ostatnich latach głównie zajmowaliśmy się traktatem lizbońskim, a mniej uwagi poświęcaliśmy unii gospodarczej, a szczególnie unii walutowej.